Hvala, gospod predsednik! Sem že prej videl dispozicijo in sem se na tole pripravil, zato vas tudi v tem primeru ne bom pozdravil in se vam zahvalil za besedo, vseeno pa se spodobi, da lepo pozdravim gospe poslanke in gospode poslance! Samo na prvi pogled gre za zakon, ki ima sicer res suhoparno vsebino, ima pa hudičevo pomembne finančne posledice. Torej, gospe poslanke in gospodje poslanci, uveljavitev sprememb in dopolnitev Zakona o revidiranju je potrebna in nujna. Pa to nikakor ne samo zavoljo prenosa evropske direktive o obveznih revizijah za letne in konsolidirane računovodske izkaze. Res je, da je bil rok za prenos direktive sedemnajstega junija dva tisoč šestnajst. Dve leti in pol kasneje smo v Sloveniji uspeli besedilo zakonskih sprememb pripeljati na obravnavo v parlament. O razlogih za tako nesprejemljivo zamudo bi lahko govorili po dolgem in počez, toda, z ničemer ne bi mogli prikriti disfunkcionalnosti, predvsem izvršne veje oblasti, delno pa tudi zakonodajne veje oblasti, v tem konkretnem primeru. Vtis je. kot da so vsi dvignili roke, da sta prevladali brezbrižnost in vseenost, brez resnega razmisleka o denarni škodi, ki se na ta način povzroča državi. Gospe in gospodje, revizorji imajo v kapitalistični ekonomiji izjemno pomembno vlogo. Ne samo z nadzorom nad gibanjem denarnih in finančnih tokov ter premoženja v gospodarskih družbah, še bolj se njihov pomen izraža pri krepitvi nadzora nad upravljanjem s tveganji v finančnih inštitucijah. Pri nas imamo s tem izrazito slabe izkušnje. Revizorji so v času finančne krize znali poskrbeti za to, da je bil izražen dvom v kvaliteto njihovega dela in predvsem izražen dvom v njihovo nepristranskost. Potreba po sanaciji slovenskih bank z denarjem davkoplačevalcev je je prepričljiv dokaz, da je ta dvom upravičen. Kakovostno opravljene revizije so bistvenega pomena za gospodarstvo stabilnost in zaupanje na trgih, saj zagotavljajo resničnost bilančnih izkazov in iz njih izhajajočo vsestransko poslovno in finančno trdnost ekonomskih subjektov. Zakon, kakor ga danes sprejemamo, je zato ključnega pomena za ureditev trga revizijskih storitev v Sloveniji. Okrepitev pristojnosti Agencije za javni nadzor nad revidiranim je nujna, če hočemo odpraviti sedanjo podvojenost med zasebnim inštitutom in javno agencijo. Koncentriran nadzor na ravni državne agencije bi moral zagotoviti učinkovitejši nadzor nad revizijski revizijskimi družbami. Kdo je torej tisti, ki revidira revizorje? Predloge zakonskih rešitev delimo v dva sklopa - tiste, ki veljajo za vse revizijske družbe, in one, ki veljajo za obvezne revizije subjektov javnega interesa. Subjekti javnega interesa so družbe, s katerih vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev - kreditne inštitucije in zavarovalnice. Subjekt javnega interesa je tudi družba, zavezana k obvezni reviziji, v kateri ima država ali občina neposredno ali posredno skupaj ali samostojno večinski lastninski delež. Za subjekte javnega interesa veljajo tudi strožja pravila glede revidiranja. Pri tem je zlasti pomembno določilo, daji da jih isti revizor ne more revidirati dlje kot deset let, gre torej za vzpostavitev obvezne rotacije revizorjev. Pri predlogih razrešitev, ki veljajo za vse revizijske družbe, je potrebno izpostaviti, da se uvajajo strožje zahteve glede neodvisnosti revizorjev in revizijskih podjetij. Neodvisnost revizorja je namreč bistvenega pomena za opravljeno kakovost njegovega dela. Poslanska skupina Desus bo podprla predlog tako pripravljenega zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o revidiranju. Hvala lepa.